Herr Präsident! Wer die Klimaziele von Paris und die Klimawissenschaft ernst nimmt, weiß, dass uns nur noch ein sehr enges Budget für Treibhausgasemissionen bleibt. Und, Herr Arias Cañete, das direkt an Sie Die Klimaziele, die Sie für die Europäische Kommission vertreten und die auch im Rat nicht überschritten oder nicht getoppt werden, bedeuten, dass fast alles, was die EU Mitgliedstaaten im Rahmen der Ziele von Paris noch freisetzen dürfen, bis 2030 aufgebraucht sein wird. Ihre Zögerlichkeit über die Jahre bedeutet, dass die Emissionen nach 2030 in nur einem Jahrzehnt! dann auf null gebracht werden müssen, wenn wir auch nur eine geringe Chance haben wollen, das 2 Grad Ziel zu erreichen. Und der fehlende Mut und die ganze Zögerlichkeit in der Europäischen Kommission führen eben nicht nur dazu, dass wir beim Klimaschutz verlieren, sondern gleichzeitig wird die Europäische Union im internationalen Wettbewerb um kreative Lösungen und zukunftsfähige Technologien abgehängt.